Herr Präsident! Die Kompetenz für die europäischen Arbeitsmärkte liegt aus gutem Grund bei den Nationalstaaten. Jeder Nationalstaat ist selbst dafür verantwortlich, welche sozialen Wohltaten er sich leisten kann und was er finanziell eben nicht stemmen kann. In der Eurozone gibt es deshalb auch das Verbot der Haftungsübernahme. Jeder Nationalstaat muss für die sozialen Wohltaten geradestehen, die er sich nicht hätte leisten dürfen. Mit der sozialen Säule, der geplanten Schaffung einer europäischen Arbeitsbehörde im ersten Halbjahr 2018, der europäischen Sozialversicherungsnummer und diversen weiteren legislativen Initiativen wird versucht, Arbeitsmarktkompetenzen auf die Unionsebene zu ziehen. So wird man die Grundlagen der Europäischen Verträge verändern, weil mit der Verantwortung für die Politik auch die Verantwortung für die Kosten auf die europäische Ebene verlagert wird. So wird das Prinzip der Eigenverantwortung unterwandert. Weiterhin möchte man die Konvergenz, die wirtschaftliche Angleichung der Mitgliedstaaten durchsetzen, und zwar insbesondere innerhalb der Eurozone. Dazu braucht man Transfers zwischen den Mitgliedstaaten. Soziale Rechte sollen zum Recht auf Transfers führen. Diese Transfers werden für Konvergenz von oben sorgen, also das genaue Gegenteil von dem erreichen, was den Menschen zu Beginn des Eurosystems versprochen worden ist. Die fiskalisch verantwortlichen Länder sollen ihren relativen Wohlstand, sofern man davon sprechen kann, mit allen teilen. Die Säule der sozialen Rechte ist nicht bloß ein Katalog von Ideen für die Nutzung durch die Mitgliedstaaten. Zwar sind die Anliegen, die in 20 Prinzipien vorgetragen werden, nicht rechtlich bindend, und die Umsetzung soll in die Verantwortung der nationalen Regierungen übertragen werden, aber aus der Wortwahl, der Betonung Rechte und Prinzipien können von Gerichten, eventuell auch vom Europäischen Gerichtshof, abgeleitet werden, dass sich hieraus tatsächlich Ansprüche ergeben. Der EuGH hat bereits in anderen Fällen auf politische Dokumente dieser Art zurückgegriffen, um die Aufteilung von Kompetenzen zu beurteilen.